Blížiaci sa samit vo Varšave prináša nádej na oživenie vzťahov EÚ so svojimi východnými partnermi. Dynamizácia si však vyžaduje zreteľné vytýčenie strategických záujmov a cieľov Únie, ako aj vypracovanie dôkladnej stratégie na ich asertívnejšie dosahovanie. Východné partnerstvo by podľa môjho názoru malo byť užitočným prostriedkom na dosahovanie obojstranného prospechu založené na spoločných záujmoch a rešpektovaní svojich záväzkov. Samit vo Varšave by mal predovšetkým priniesť viac jasností v rokovaniach o dohode o pridružení a voľnom obchode s Ukrajinou, pričom bude treba zdôrazniť záujem EÚ na prehĺbení hospodárskych a demokratických reforiem v tejto susedskej krajine.

Medzi kľúčovými oblasťami, ktoré bude potrebné prediskutovať, by nemala chýbať okrem hospodárskych tém ani energetika, investičné projekty, bezpečnostné a environmentálne otázky.

Vieme dobre, že téma Náhorného Karabachu je dlhodobo aj z európskej strany neriešená, a myslím si, že tam stúpa napätie.